Señor Presidente, el debate de esta tarde no es nuevo ni es un problema exclusivo de Rumanía, la República Checa y Bulgaria, sino que afecta a todos los Estados de la Unión. Hoy son estos tres los países concernidos, pero en otras ocasiones podría tratarse de cualquier otro, como así ha ocurrido. De hecho, esta Cámara, en su Declaración del 8 de marzo de 2011, ya solicitó a la Comisión el establecimiento de un nuevo mecanismo que garantizara la plena reciprocidad para todos los Estados, asegurando así que, si un país tercero incumple la reciprocidad del régimen de visados, todos los Estados miembros establecerán la obligación del visado para los ciudadanos de dicho país. Los principios de reciprocidad y solidaridad deben guiar la política comunitaria de visados, respetándose también en aquellos otros debates, como el caso que nos ocupa, acerca del Acuerdo económico y comercial global entre la Unión Europea y Canadá. Solo así conseguiremos una política de visados fuerte, rigurosa, creíble, solidaria y comunitaria. Del mismo modo, soy también consciente de la importancia de las relaciones exteriores de la Unión y de cada uno de sus países

del Consejo, por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación. Yo soy el ponente de esta iniciativa legislativa. El objetivo de esta propuesta es precisamente dotar a la Unión de un mecanismo eficaz y realista que solucione conflictos como el que actualmente sufren rumanos, checos y búlgaros con Canadá.

La Comisión LIBE está comprometida y exige esa reciprocidad. La postura de las tres instituciones y el Parlamento está en fase de aproximación, pero todos somos conscientes de la urgencia y de la necesidad de encontrar un acuerdo que satisfaga los intereses concernidos. No creo, señora Comisaria, que podamos alcanzar este acuerdo con la Presidencia danesa. Ya saben que el Parlamento solo dice sí o no ante un acuerdo internacional. Yo diré no y recomendaré el no a mi grupo político si Canadá no exime de la obligación de visado a checos, búlgaros y rumanos, antes de la votación. Señor Presidente, el argumento del señor Enciu es un argumento muy sólido e impecable.